frú forseti ég vil taka undir þá áskorun að kallaður verði saman þingflokksformannafundur þar sem farið verði yfir þessa framlengingu á þingtíma í dag